Doamnă președintă, mi e greu să înțeleg cum putem vorbi despre ceva, care se numește stat de drept, care nu e definit. Câtă vreme politica penală este competență națională și diferențele între politicile penale ale statelor membre sunt uriașe este imposibil să poți face orice evaluare.

Aștept și eu, personal, de la sistemul de justiție românesc și de la Parlamentul României să își stabilească regulile, firește, după principii europene. În rest, din păcate, asta trebuie să spun neapărat, în România într adevăr nu este stat de drept, după părerea mea, nu a apucat să fie.

Aștept însă de la următorul Parlament să definească statul de drept în formă și în fapt.